Señora Presidenta, estamos ante un debate oportuno porque atender a la formación de los jóvenes europeos siempre habrá de ser tarea prioritaria si queremos consolidar la comunidad de Derecho que representa la Unión Europea. En este sentido, me permito hacer una propuesta para que se ponga en marcha una encuesta ante la ciudadanía, destinada a seleccionar 50 nombres relevantes de la creación artística europea de todos los tiempos. Se trataría de que cada ciudadano enumerara cinco nombres de grandes creadores —Mozart, Rubens, Cervantes, Molière— que no fueran de su propia nacionalidad y con ellos formar un cuadro de honor, resumir sus vidas y sus aportaciones, trasladarlas a un librito y difundirlas a través de Internet. Este material sería de aprendizaje obligatorio en los centros educativos. El objetivo sería hacer visible aquello que nos une a los europeos, que es y será siempre una cultura común representada por nombres indiscutibles. Enhorabuena a los autores de los informes objeto de debate, que aciertan al denunciar los peligros de las políticas indiscriminadas de austeridad.